Herr Präsident! Der Bericht von Herrn Belder hat sich durch die Änderungsanträge sehr verbessert und meine Fraktion kann sehr viele Aussagen teilen. Leider enthält er vor allem Zustandsbeschreibungen, durchaus richtige, aber die grundlegende Philosophie einer realistischen Zukunftsperspektive wird nicht entwickelt. Die Menschenrechtslage im Iran ist unerträglich! Sanktionen sind jedoch nicht geeignet, diese Situation nachhaltig zu verbessern. Um eine Demokratisierung im Iran zu fördern, muss alles getan werden, um die internationale Lage zu entspannen. Eine Verschärfung der internationalen Beziehungen birgt die Gefahr in sich, dass weitere antidemokratische Maßnahmen im Inneren des Landes umgesetzt werden und eine Schwächung der Opposition erfolgt. Eine Entspannungspolitik müsste auch jedes Bedrohungsszenario beenden. Verhandlungen und internationale Beziehungen können nur erfolgreich sein, wenn die diplomatische Anerkennung aller Partner gegeben ist.